Señor presidente, la crisis de Ryanair no ha respondido a un problema de organización y gestión de la compañía.

Nos encontramos con una compañía con las prácticas de contratación laboral más nocivas en el sector de la aviación, lo que ha supuesto que más de 140 pilotos de la compañía irlandesa se hayan marchado de ella. Más del 70 de la plantilla de pilotos de Ryanair está compuesta por falsos autónomos, sin derecho a cobrar durante ausencias por enfermedad, ni las vacaciones. No se respetan los tiempos de descanso y, para poder trabajar, son obligados a abrir su falsa empresa en Irlanda, beneficiando en la tributación a la compañía Es la falta de regulación y control por parte de la Unión Europea de lo que se está beneficiando Ryanair y esto es la que ha llevado a esta crisis, en la que se han visto afectados cientos de miles de consumidores. La culpa no es de la gestión, sino de la denigrante práctica laboral y de la permisividad de la Unión Europea.